Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, il est vrai que la pollution de l'air est un tueur invisible qui reste la première cause environnementale de mortalité précoce de l'Union européenne.

C'est une première chose. Puis, bien sûr, disposer des outils d'analyse pour pouvoir les mesurer. Je partage l'avis de la Commission sur la nécessité de renforcer la coopération avec les États membres et les collectivités territoriales en réorientant les fonds européens comme leviers pour améliorer la qualité de l'air. Cela implique des mesures radicales, notamment la fin du cofinancement européen sur les projets d'infrastructures routières polluantes et climaticides, le financement de projets de transport collectif structurant, le financement d'un plan de reconversion écologique de l'industrie polluante, l'aide et l'accompagnement pour réduire la place de la voiture en ville. Voilà des mesures sur ces fonds structurels qu'il faut absolument encourager.